Vieme, že žijeme vo svete krízy, a dnešná kríza je v prvom rade kríza morálnych hodnôt.

Potrat je morálny delikt, to sa učia predsa poslucháči práva na všetkých právnických fakultách. A ešte aj dnes z neho robíme liek na všetky problémy spoločnosti? Rezolútne odmietam, aby Európsky parlament vkladal svoje sily a prostriedky do nelogického presadzovania potratov a zdraviu škodlivých antikoncepcií, a povyšuje to na takzvané zvyšovanie životných podmienok. Hovorme o hodnote človeka, ochraňujme ľudské práva a ľudský život.